Som však presvedčený, že korektné a spravodlivé riešenie je potrebné hľadať najmä na globálnej úrovni, pretože tak, ako autor správy správne uvádza, mnohé z týchto opatrení, ako napríklad technické normy či certifikácie týkajúce sa ochrany zdravia, majú legitímny charakter. Popritom sa však často využívajú aj opatrenia, ktoré majú jednoznačný charakter protekcionizmu, a tie by sme mali spoločne odstrániť.